In aanloop hier naartoe heb ik goede informele gesprekken kunnen voeren met de vertegenwoordigers van de Commissie.

In de afgelopen weken heb ik nog eens contact opgenomen met allerlei maatschappelijke organisaties.

Dat begint eigenlijk al met de informatie over de instelling van nieuwe deskundigengroepen.

Maar als er politieke wil is, dan moet het toch mogelijk zijn om als Commissie te besluiten op één website alle informatie te plaatsen over de nieuwe deskundigengroepen en ook over de aanmeldingsprocedure daarvoor.

Alle maatschappelijke organisaties kampen met een enorm gebrek aan middelen. Dat geldt voor de vakbonden, voor de consumentenorganisaties, vertegenwoordigers ook van het midden en kleinbedrijf. Zij moeten het allemaal doen met een klein bureau in Brussel, en dat in tegenstelling tot grote bedrijven die de middelen hebben om professionele lobbyisten in te huren. Dat betekent dat voor de belangen van werknemers, consumenten en het MKB vooral mensen van buiten Brussel zitting moeten kunnen nemen in deskundigengroepen.

Op de website van de Commissie zou heel duidelijk moeten worden aangegeven dat reis en verblijfskosten worden vergoed, en ook dat er een vergoedingsregeling bestaat voor andere kosten die direct verband houden met het werk in deskundigengroepen.

Voor bijvoorbeeld een kleine zelfstandige is het onmogelijk zonder compensatie zijn of haar zaken even in de steek te laten om in Brussel aan een deskundigengroep deel te nemen. Zo'n kostenvergoeding is dan ook essentieel.

Ik roep de commissaris op alsnog het beleid van DG SANCO verplicht te stellen voor alle DG's.